Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist das eingetreten, was wir alle erwartet haben Es ist eine politische Debatte geworden, wie es im Parlament auch gut ist. Wir haben gehört, dass die ungarische Regierung manchen nicht gefällt. Wir haben gehört, dass die Familiendefinition manchen nicht gefällt. Wir haben viel über diese Fragen diskutiert und das ist gut so. Aber zu den Fragen, die wir eigentlich diskutieren sollten, nämlich zu den Rechtsverstößen, Bruch von Rechtsstaatlichkeit, haben wir heute leider nichts Neues gehört.

Und wenn Ungarn der Meinung ist, in einigen Bereichen sind wir anderer Rechtsauffassung, dann klärt das nach unserem Prinzip der EuGH, der Europäische Gerichtshof. Nicht mehr und nicht weniger fordern wir alle ein, wenn wir heute über Fairness im Umgang mit Ungarn reden. Wenn Ungarn die Spielregeln akzeptiert, dann sollte auch die linke Mehrheit im Haus die Spielregeln akzeptieren und zwar im Sinne von Was Budapester Aufgabe ist, was nationale Aufgabe ist, soll auch nationale Aufgabe sein, und da darf sich das Europäische Parlament nicht zum Big Brother machen, der jedem vorschreibt, wie er zu leben hat. Das dürfen die Ungarn selbst entscheiden, wie sie in den nationalen Verantwortlichkeiten leben wollen.

Aber nachdem diese Frage leider verbunden worden ist mit den politischen Attacken, können wir dem trotzdem nicht nachkommen. Ich möchte es aber ausdrücklich ausführen.